Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, la commission de l'emploi et des affaires sociales a souhaité interpeller la plénière sur la question de l'impact des politiques d'austérité sur les conditions de vie des personnes handicapées. Je dois vous dire, avant de vous présenter cette question que, manifestement, elle éveille à l'extérieur de notre enceinte, un immense écho, si j'en crois l'importance des réactions qu'elle a suscitées au sein des organisations non gouvernementales et des instituts qui se préoccupent du sort

C'est dire l'enjeu de la question que nous posons ici.

des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie en communauté. Je ne cite ni la Convention des Nations unies, ni le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Dans cette même communication, la Commission a indiqué qu'il fallait faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement à la vie en société, en éliminant les entraves administratives et comportementales, en fournissant des services de proximité et de qualité, y compris l'accès à une assistance personnalisée. Elle a également indiqué qu'il fallait permettre à davantage de personnes handicapées de disposer d'un revenu décent en travaillant sur le marché du travail ordinaire.

2011. Or, aujourd'hui que constatons nous? Nous constatons que les politiques d'austérité aggravent la situation déjà très difficile des personnes en situation de handicap en réduisant les dépenses publiques dans les domaines de la santé et de l'accès aux soins, en limitant les investissements dans les structures essentielles à la mobilité et à l'inclusion des personnes handicapées.

Et nous savons que, si nous n'intégrons pas les personnes en situation de handicap dans le marché du travail, nous n'atteindrons pas ces objectifs. Au delà, l'enjeu est celui de l'égalité des chances, pour une Union fidèle à ses valeurs, pour une Union européenne portée par le souci de l'équité, qui doit offrir aux personnes handicapées les moyens de réaliser pleinement leur projet de vie, pour une Union européenne solidaire sachant agir pour les personnes handicapées, une Union où on œuvre pour tous. C'est pourquoi il est nécessaire que la Commission soit cohérente avec la stratégie qu'elle a elle même adoptée et que le Parlement européen a soutenue, et peut être que, dans cette action le Parlement doit aussi éclairer l'action que la Commission pourrait mettre en œuvre. Enfin, nous demandons que la Commission européenne se montre disposée à regarder ce que ce Parlement européen élaborera comme proposition, comme recommandation, sur la base du rapport qu'est en train de rédiger ma collègue Jean Lambert sur l'accès aux soins des populations vulnérables.